Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci. Iz teh razprav, ki so bile danes, nedvoumno izhaja, da gre za ideološki boj. Tukaj ne gre za to, kdo ima prav, kdo nima prav, ampak kdo bo tisti v prihodnosti, ki bo kreiral šolstvo v Sloveniji. Dejstvo je namreč, da zaenkrat sta samo dve šoli cerkveni med privatnimi šolami. Očitno čaka cerkev na to, da bo zakon postavi ugoden in potem se bojo gotovo te privatne šole odpirajo vsaki fari po Sloveniji. Seveda je temu treba nasprotovati. Treba je zagovarjati javno šolstvo, dostopno vsem, bogatim, revnim, skratka, vsemu sloju prebivalstva, ne pa samo enim izbrancem, ki bodo skozi šivankino oko pripeljali še verouk v šole in, bo to veljalo za, za, najboljše šole v Sloveniji. Jaz mislim, da ta razprava nedvoumno kaže na to, da je desni pol slovenskega političnega, območja pripravljen narediti prav vse za to, da se to javno šolstvo izenači s privatnim šolstvom, predvsem stališča, da, kot sem že dejal, da bo Rimokatoliška cerkev, ki je kapitalski trust, lahko rečemo v Sloveniji, ki jih, razpolaga z velikim premoženjem, ki so ga z nacionalizacijo, poudarjam, nacionalizacijo samo gozdov dobili nazaj po osamosvojitvi . Razpolagajo z velikanskim premoženjem, ki, iz katerega bojo očitno v prihodnosti rasli privatni vrtci in pa privatne šole, ker država kot taka zaenkrat ne more zadostiti vsem potrebam po investicijah v šolstvu, in bo tukaj, po moji oceni, vskočila Rimokatoliška cerkev, seveda s svojo ideologijo, skozi katero bojo prehajali skozi privat osnovne šole, skozi škofijsko gimnazijo, do teološke fakultete in bo izobraževala slovenski narod v strogem krščanstvu. Jaz osebno podpiram javno šolstvo, zato bom seveda ta zakon ministra, ki je za mene osebno dober in, dejansko, sledi določbam ustavnega sodišča. pa moramo vedeti, da že to, da je prišlo zadeve na ustavno sodišče, je pritisk desnice na, na, na ta zakon res velik in, da je še kako v interesu, Rimokatoliške cerkve, da se ta zakon danes tudi ne sprejme. Hvala.